Zrównoważony i trwały wzrost może zostać osiągnięty dzięki połączeniu polityki wspierającej inwestycje i pobudzającej zatrudnienie przy jednoczesnym wspieraniu inicjatyw wzmacniających spójność społeczną i wyrównujących różnice między regionami. Dlatego też uważam za słuszne włączenie europejskiego filaru praw socjalnych w proces zarządzania gospodarczego w ramach europejskiego semestru. Pozwoli to na lepsze monitorowanie realizacji założeń filaru i da jasny sygnał krajom członkowskim, że aspekty społeczne i zatrudnieniowe są nierozerwalnie związane z zarządzaniem gospodarczym.

Gospodarka europejska wróciła na ścieżkę wzrostu i to dobry moment, aby skoncentrować się na zwiększeniu inwestycji i wydajności, za czym musi iść wzrost zarobków i poprawa warunków pracy. W tym obszarze zadaniem Unii jest przede wszystkim wspieranie państw członkowskich w reformach pobudzających wzrost i zwiększających włączenie społeczne, gdyż to głównie na nich spoczywa odpowiedzialność za realizację zobowiązań filaru. Mam też nadzieję, że w działaniach na poziomie unijnym Komisja bazować będzie na sprawdzonych instrumentach jak chociażby Europejski Fundusz Społeczny, który dysponuje prawie jedną czwartą całości finansowania w ramach funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Unii Europejskiej.